Estamos aquí porque algunos diputados quieren usar la oportunidad para criticar las acciones del Banco Central Europeo durante los últimos siete años. La realidad es que el Banco Central Europeo ha sido la institución que ha estado dispuesta a luchar, la única que ha estado dispuesta a luchar contra una recesión y una crisis que hubiera tenido consecuencias

Y algunos dicen la política monetaria está intentando hacer demasiado, el Banco Central Europeo está haciendo demasiado. Y es cierto, está haciendo mucho, sí, pero la razón no es porque el Banco Central Europeo lo desee, la razón es porque los Estados miembros no están haciendo su parte. Los Estados miembros —como la señora Lagarde dijo en su intervención— pueden hacer bastantes cosas. Por un lado, la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea no tienen déficit o están cerca de cero. Dado el contexto de tipos de interés, prácticamente cero, pueden invertir en su futuro, no porque sean muy buenos y quieran hacer el bien para los demás Estados, sino porque es lo correcto para sus propios ciudadanos. De la misma manera, los Estados que tienen mucha menos capacidad fiscal, como mi propio país, como España, también pueden hacer algo. Pueden luchar para hacer esas reformas estructurales que ahora mismo están paralizadas —reformas en el mercado educativo o en el mercado laboral— y que permitan que los países adquieran una tasa de crecimiento mucho mayor. Finalmente, nosotros, el Parlamento Europeo y las instituciones europeas podemos también hacer mucho más. Tenemos expedientes paralizados que tenemos que poner en marcha, como el seguro de depósitos común o el seguro de desempleo común.

En definitiva, nosotros votaremos a favor de la señora Lagarde, porque pensamos que está cualificada.